Kahtlematult mõjutab see tugevalt tööturgu veel mitmeid aastaid. On oluline leppida Euroopa Liidu tasandil kokku tugevas strateegias, mis aitaks reaalselt kaasa probleemide lahendamisele. Lissaboni strateegias seatud eesmärke ei suudetud saavutada ennekõike tema elluviimisega seotud probleemide, mitte tema valede eesmärkide tõttu. Uue strateegia edu sõltub paljuski sellest, kas suudame eelnevatest vigadest õppida. Töökohtade loomine ja tööhõive suurendamine peab jääma uue strateegia keskmesse. Seejuures on esmatähtis luua kvaliteetseid töökohti, mis on vajalikud ka pikemas perspektiivis ning loovad kõrget lisandväärtust. Tööhõivepoliitika peab tagama töötajate võimalikult sujuva ülemineku nii majandussektorite kui ka erinevate tööturu seisundite vahel. Seetõttu on vajalik senisest enam lähtuda pikaajalistest eesmärkidest ja keskenduda rohkem koordineeritud tegevusele ettevõtlus haridus ja tööhõivepoliitikas. Vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemine on täna eriliselt aktuaalne. Seetõttu tuleb meil luua võimalusi tööturul osalemiseks või sinna naasmiseks kõigile ühiskonna gruppidele sõltumata nende east ja soost, pöörates erilist tähelepanu kõige haavatavamatele rühmadele. ALDE variraportöörina olen rahul, et koostöös parlamendiliikmetega on strateegias leidnud nüüd kajastamist ka soolise võrdõiguslikkuse tagamine. Ja lõpetades strateegia vastuvõtmisel ootame komisjonilt ja liikmesriikidelt asjakohase õigusraamistiku õigeaegset vastuvõtmist. Ja mitte ainult vastuvõtmist, vaid tihedat koostööd nii komisjoni ja parlamendi kui ka liikmesriikide endi vahel. Vastasel juhul on Euroopa Liidu ühisturust rääkimine pehmelt öeldes poolik tõde. Tahan tänada ka härra Őryt tema pingutuste ja hea koostöö eest.